virðulegi forseti árið nítján hundruð níutíu og níu voru sett ný náttúruverndarlög og var þar ákvæði um akstur utan vega breytt frá því að banna ónauðsynlegan akstur þar sem spjöll geta hlotist af eigi að banna akstur utan vega nema á snjó nokkrir hópar eru undanskildir í reglugerð sem byggir á lögunum og hlýtur það að teljast óeðlilegt jafnræðis verður að vera gætt mikil óvissa hefur ríkt um túlkun laganna og er nýjasta dæmið dómur héraðsdóms suðurlands þar sem segir í niðurstöðu með leyfi forseta í greinargerð með frumvarpi til náttúruverndarlaga segir meðal annars um sautjándu grein laganna að leitast sé við að sporna frekar við akstri utan vega sem því miður er allt of algengur og stafar oftast af fákunnáttu eða tillitsleysi við náttúruna engin skilgreining er í náttúruverndarlögum á hugtakinu utan vega eða vegur einnig kom fram í málinu að vitað væri til að margir fjölfarnir slóðar séu ekki merktir inn á kort landmælinga og því séu slík kort ekki óyggjandi sönnun um að slíkur slóði sé ekki jafn varanlegur og almennur og þeir slóðar sem þegar hafa verið merktir inn á kort af öllu ofan sögðu er ekki hægt að draga aðra ályktun og dómurinn metur það svo að slóði sá sem ákærði ók eftir þann þriðja júní tvö þúsund og sex og lögregla og starfsmenn landhelgisgæslunnar stóðu hann að við akstur á sé tilgreindur sem götuslóði eða vegur og akstur á honum sé ekki akstur utan vega hafi það verið tilgangur löggjafans að útiloka akstur á slíkum slóðum þá verður verknaðarlýsing í náttúruverndarlögum og umferðarlögum að vera skýrari

reglum sem við setjum í umgengni gagnvart útivistarfólk eins og öðrum flestir vilja viðhafa eðlilega landnýtingu og því þurfum við að gæta að því að reglur þurrki ekki út skynsamlega notkun eða nýtingu á landinu undir það falla útivist og umferð um landið aðalmarkmiðið er að sjálfsögðu það að útivistarfólk fari um landið af virðingu og gætni í stað þess að ofsækja saklaust fólk eins og því miður hefur gerst væri að mínu mati nær að til dæmis breyta lögunum eins og þau voru og taka á raunverulegum landspjöllum það er nú sjaldnast þannig að ofurbönn virki heldur þarf hugarfarsbreytingu og reglur sem ekki brjóta í bága við réttlætiskennd fólks af þessu tilefni vil ég spyrja hæstvirtur umhverfisráðherra hvernig ráðherra hyggist draga úr óvissu sem ríkir um skilgreiningu vegna vegna banns við utanvegaakstri eru uppi áætlanir um slíkt og ég vil í því sambandi leggja áherslu á samráð við